Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj! Tokrat bom enkrat za izjemo verjetno jaz nekoliko manj pesniški od od kolegov pred mano, pa tudi verjetno malo manj populističen, zdaj če se najprej vprašamo, kaj je proračun, ne, če nekako navsezadnje sem tudi jaz profesor, ne le, finančni minister, povem na profesorski način. Proračun je družbena pogodba, izražena v univerzalnem ekvivalentu. Ne. Skratka, iz teh številk, ki govorijo o penezih, če preidem na ljudski jezik, moramo nekako videti, kje smo in kam gremo. Predsednik trinajste vlade je nekoliko ošvrknil in orisal, predhodnike, ne. Zdaj, dejstvo je, da mi zaradi nekih neustreznih preteklih politik, zdaj, trenutno na srečo slabo petino proračuna namenimo za fugiranje pokojninske blagajne, da so penzije takšne, kot so, da niso e nižje, pa so skromne, in za, seveda, predvsem, odplačevanje obresti na kredite nekih, preteklih vlad v nekem stanju, ki je trenutno relativno dobro. Ne. Zdaj, verjetno če bi poslanke in poslance vprašal, koliko mora biti v Sloveniji gospodarska rast, da kako tako normalno sfolgamo, če uporabim ljudski jezik, ne vem, če bi vi vsi vedeli, ne, iz ust, koliko odstotkov je to. Ne. Prej tri cela tri kot zgolj tri odstotke, ne. In mi moramo to razumeti, iz starih politik se nekaj naučiti in tudi v tem smislu imeti, razvojno naravnan proračun. Veliko se je govorili o o reformah, ki nas čakajo v naslednjih dveh, treh letih. Ne. Jaz si srčno upam, da, da ne bomo zapluli v te vode, kot smo z neko, blago rečeno, dokaj nesrečno, ne bom uporabljal hujših besed, dvanajsto vlado poslušal skoraj štiri leta, da iščemo sistemske rešitve. Ne. Se mi zdi, da, še enkrat, si ne moremo privoščiti tega, ponavljanja. Ne. Seveda se vsi strinjamo v tem nekem osnovnem smislu, celo kako odstotni poslanec Levice, da potrebujemo gospodarstvo, ne, in v ožjem in v širšem smislu. Ne. Tudi javni sektor je, del gospodarstva. Morali bi se v večji, meri strinjati seveda, da tudi mi, politika, mora odgovorno gospodariti. Navsezadnje smo skrbniki, ne, štirih, kot je rekel kolega, v bistvu petih proračunov, ne. Jaz tistega petega jemljem evropsko kohezijo, regionalni razvoj, skratka nekaj dejansko, največ razvojnega denarja imamo v bistvu it iz iz tistega proračuna in seveda se obnašati na način, kaj je osnovni pomen besede ekonomija, ne, oikos plus logos, ne. Zdaj, da imamo neko ustrezno gospodarstvo, dobro, kolega je iz Koroške, jaz sem tudi petnajst, sedemnajst kilometrov od meje, pogosto Avstrijo navajamo kot primer, ne, si ne smemo privoščiti neke tragedije, ki smo si jo privoščili zadnjih deset let, nekaj, kar si neka resna družba nikoli ne sme privoščiti, ne. Ne smeš hujšati v glavo, tudi v kriznih letih ne smeš hujšati v glavo in mi smo dejansko hujšali v glavo in v pamet, ali če hočete, v znanost, ne. Luka je, kar nekaj o tem povedal, ne. In seveda moramo tudi razvijati bazične znanosti, ne. Mi smo nekaj v trenutku krize vmes imeli celo ljudi, ki so bili tako pametni, pod pod navednicami, da so govorili, da je to čisto izguba časa, ne, kaj bojo neki matematiki tam teoretizirali, kaj šele nekaj FDV-jevci, pa rabimo ene in druge, pa še, marsikaj vmes, ne. Ko rečem investirati v znanost, moramo seveda investirati v mlade ljudi. Ne, mladi ljudje morajo še več hoditi v tujino, ampak priti nazaj, ne. Jaz zdaj v tem proračunu ne vidim nekaj, ker ne vidimo, da je samo v politiki, pa me tudi osebno skrbi, navsezadnje sem skrbnik, bom rekel, petih otrok, petih mladostnikov, nekaj njih kar polnoletnih, ker mi v tej družbi in državi nimamo politik za mlajše od štirideset let, in to ste zavozile vse vlade zadnjih dvajsetih let, si upam trdno reči in podpisati, ne. To je nekaj, kar nas, čaka, ne. Zdaj, ko smo poslušali začetek te Šarčeve vlade, ne, tam nekega gospoda, si imel občutek, da je on samo skopal Postojnsko jamo, da ni ta Postojnska jama bila že od prej tam, ne, če se hočemo mi iti neko, pa bi verjetno bilo tudi o koncesijskih razmerjih potrebno razmišljati, ne, če se hočemo iti neko resno gospodarstvo, seveda potrebujemo zdrave, izobražene, kulturne ljudi v varnem okolju z ustrezno infrastrukturo. Mislim, to je bilo jasno Sumercem pa vmes, kar nekaj vladam našim ni bilo jasno zaradi nekih, političnih, kupčkanj, in prekupčkanj, ne. Ta mandat v glavnem, dobivam ogromno mailov, zakaj te toliko več ni na televiziji, na odborih, gor dol, primarno se ukvarjam s problematiko slovenskega javnega zdravstva, ne, ki smo jo, ki ste jo nekako malo preveč zavozili, ne. Neke naše najmlajše bolnice so stare kot kolega Šarec. Tiste bolj starejše so stare kot kolega Šarec pa jaz skupaj. Jaz sem deset let starejši od njega. Ne, in zdaj, to ni, to ni smešno, to se je vedeli že dvajset let nazaj, da se bo treba s tem ukvarjati, ne. Včeraj nisem bil tule, bil sem v Mariboru, seveda reševal, poskušal reševati neke urgentne zadeve, iti v tej smeri, ne, jaz zdaj o tem proračunu, še ne vidim, nekaj, kar se bomo moral letos pogovoriti. Mi rabimo sedemsto, osemsto milijonov za investicije v slovensko Javno zdravstvo v naslednjih šestih, sedmih letih. Petinosemdeset procentov izrabljene naprave, rabimo tudi z neko specializacijo bolnišnic, seveda, ker se bojo župani, pa tudi kakšni poslanci upirali temu, ne, saj ste imeli kake prejšnje mandate, ko so hoteli kako porodnišnico zapirati, pa se to ni zgodilo. Imamo kako bolnišnico, ko prideš v šok sobo, pa je po njihovih podatkih verjetnost ena tretjina, da ne boš prišel živ iz nje, če imaš pa sepso, pa ena polovica. To so zadeve, ki jih je v bistvu treba, naslavljati, ne. Naslavljati seveda na način, kaj so neke prioritete, ne, če sem zelo konkreten ob proračunih čez deset milijard, mi moramo najti deset milijonov, da se pljučni oddelek preseli s Pohorja v UKC Maribor. Če smo pametni, moramo najti še ena dva milijona, da se tista bolnica gor malo obnovi in dobimo tam, nekaj, če hočete gerontološki ali paliativni oddelek, ne, in to moramo biti sposobni umestiti v dva proračuna, ne. Jaz nisem ropotal v tem proračunu z, z amandmajem. Lahko bi s kolegico Bojano skupaj, z Lidijo s ke sedem glede tega, ampak nekako pričakujem, tudi če bo še en rebalans letos, da se, da se nekako to uredi, ne, in na področju zdravstva je tudi to podobno, kot je bilo pri, za ZUJF-u, v celoti. Prejšnji mandat sem se ogromno ukvarjal s problematiko, policije, ne, ker so bili preveč pridni, ne, so najbolj "parali", so kratko potegnili, ne. Zelo podobno imamo tudi v zdravstvu, ne. Tisti, ki proizvaja izgube, na koncu se mu to, nekako "požegna", ne. Tudi tule se moramo vprašati, kdo je primeren ali neprimeren za neke položaje in kdaj mora iti. Zdaj, če se pogovarjamo o slovenskem javnem zdravstvu, seveda bo treba dvigniti prispevne stopnje. Smo starajoča se družba, nova zdravila so draga, nas čaka še neki resni razmislek tudi o naši zdravstveni blagajni, ne. Iz dveh izhodiščnih sistemov, ne, naš je bolj Bismarckov, naša zdravstvena blagajna je preveč prispevkovna, kar pomeni, da tudi ni dovolj robustna, ne. Neke krize, gospodarske, preveč, preveč vplivajo na njo, ne. Tudi temu se bo potrebno, resno, posvetiti, ne. In kot sem začel, da ne bom v tej prvi prvem ubesedovanju predolg, predvsem se mi zdi ključno, ključno iskati politike za mlajše od štirideset let. Od izobraževanja, preko stanovanjske politike, skratka, mladim ljudem, ki so, celo življenje živim z njimi, se ukvarjam z njimi, omogočiti, da na način ne pretirano nerodnega slona razširijo krila, so radovedni in soustvarjajo to bodočo družbo in državo, ker tudi na takšen način bomo mi prišli do nekih "penzij", ki bojo nekoliko višje, kot so sedaj, ne. Ampak mi, ko razpravljamo o proračunih, ne, dobro, opozicija rada nekako lokalno "uleti" s kakšnimi amandmaji, a veste, določeni parlamenti imajo proračunske amandmaje na poslanca, ne. Jaz bi pri nas uvedel, da ima vsak poslanec, pa ne preveč, dajmo reči, sto petdeset tisoč evrov, za njegov osebni amandma, pol bi se pa malo razmišljalo, pa bi se mogoče pogovarjali, a bi mi iz sedme volilne sito skupaj dali, pa bomo rekli, naj gre to za Pohorje A veste, ker na takšen način kot SDS, jaz, ko se zbudim doma, pa še iz postelje ne bom šel, vam bom napisal sedemindvajset ulic v Mariboru, ki jih je treba nujno asfalt bek utrgati, pa še kaj narediti, ne. To se mi zdi nekako malo, Razumem dobronamernost, razumem politične taktike in strategije, ampak ne vem, če je to ravno pravi pristop kogarkoli, ki je v bistvu v opoziciji, ki se na takšen, način, loteva tega, ne. Zdaj, celo življenje se nekako kot asistent, kot študent, kot profesor trideset let ukvarjam s politikami družbenega razvoja, ker se mi še sanjalo ni, da bom poslanec, sem recimo resno študiral kake analize inštitutov za manjše države - recimo zlasti kvalitetnega imajo na Islandiji - kjer se moramo dejansko zavedati, ne, majhnost je lahko prednost, ne, če ste kdaj na morju ali na reki se vozili, ne, lažje je neko jadrnico, če imaš dobrega krmarja pa taktika, kurz zamenjati, kot pa če imaš letalo nosilko ali pa konvoj, ampak seveda neka odlika majhnih družb - številčno majhnih družb -, ki mislijo samo na sebe, je še večji poudarek na inkluzivnosti, še večji poudarek na vključljivost, ne, a in pol kot predsedujoči KNOVS-a zapiše, da so ena od največjih varnostnih groženj Slovenije - kaj - sedemnajst procentov tistih, ki pa mogoče nismo kaj, ne, jaz sem problem Slovenije, ki je moja mama Hrvatica? A veste. Tudi kako gospod Grims se včasih hvali, da je njegova prababica prišla iz Anglije. A je tudi on pol, razvojni problem? Se mi zdi tudi, da tule rabimo nekaj blazen blazen premik premik v glavi navsezadnje tudi, ker smo starajoča se družba. Mi rabimo tudi, ko se pogovarjamo o varnosti, neki razmislek o resni imigrantski politiki, ki je ta družba, ki ima dediščino izbrisanih, nikoli nikoli ni premogla, ne, in seveda to bo tudi proračunska postavka morala biti v neki bližnji prihodnosti. Poslušajte gospodarstvenike, saj vsi jočejo, da ni delovne sile, ne, sočasno pa, ne vem, je konec sveta zaradi minimalne plače. Jaz sem resno rekel: "Gospodarska zbornica bi prva morala biti, ki bi morala podpirati, tovrstne, tovrstne ideje, ne." Skratka, ta rebalans proračuna je nekako, prenastavitev jader v pravo smer, neka mini davčna reforma, tule smo v Levici bolj kritični, ne. A veste, če se nekoga največ zlorablja, zadnjih par let v Sloveniji so to mladi inženirji in inženirke, ne. In tisto, kar se običajno v javnosti govori, je zelo zelo neodgovorno, žaljivo do njih, ne. Če bi bil jaz ta kader, bi že prej spokal ven, ne. Navsezadnje jaz sem naravoslovno-matematični tehnik, se spoznam na številke, oni se tudi, ne, in govoriti: zdaj bomo pa vam plače razbremenili pa dvignili pa gor pa dol." Mislim, pa saj to niso neumni ljudje, ne, vzamejo pametni telefon v roke pa vidijo v devetdesetih sekundah, da jim pljuvamo v obraz. Tule bom nehal to prvo javljanje o rebalansu, se mi zdi, da bi se tudi glede tega morali vprašati pa nekako, drugače misliti, in premisliti vse skupaj. Verjetno bo potreben še en rebalans letošnji, ne. Jaz sem malo najavil, glede česa bom takrat, težil in verjetno amandmiral. Zelo vesel bi bil, če bi se to dalo na neki bolj odgovoren način seveda kot trenutno predsedujoči enemu od, najtežjih odborov, saj gre za skoraj štiri milijarde evrov interesov, če damo še tistih dvanajst procentov, ki jih sami plačamo v zdravstveno blagajno, ne. Bom pa seveda nekako pričakoval od izvršilne veje oblasti z vso odgovornostjo nas, ki se primarno ukvarjamo z Odborom za zdravstvo, tudi resni premislek, kako razrezati ta, upam si trditi, gordijski vozel, kjer bojo pa morali seveda vsi, ki izražajo lastne interese, tudi upoštevati to, kar je - kolega Brglez zdaj je odsoten - rad povedal, dokler je bil predsednik državnega zbora, ne, da je tudi umetnost demokracije tudi pogosto umetnost samoomejevanja. Hvala za besedo.